Señor Presidente, señor Barroso, vaya por delante que a la delegación española del Partido Popular Europeo le parecen correctos y avala los dos paquetes que ha presentado hoy, tanto el paquete laboral como la ayuda solidaria a Grecia, que tiene mucho que ver con la coherencia de su planteamiento. Es innegable, Señorías, que vivimos momentos difíciles y los acontecimientos cada día nos recuerdan que la crisis todavía está lejos de resolverse. Se ha vuelto, inevitablemente, a poner el foco de atención sobre España. Se han disparado injustificadamente las alarmas en los mercados, alentadas en parte por declaraciones, a mi juicio, señor Presidente, inoportunas. Unas en el marco de unas elecciones importantes, en las que uno y otro contendiente citan a mi país como elemento dialéctico de confrontación. Desde luego, no agradecemos ninguna de las referencias. Por otro lado, alguno, para desviar la atención de los problemas propios, también se ocupa de nosotros con poca delicadeza política.

Señorías, la situación de los mercados no refleja la fortaleza de España. Somos un país solvente y con total capacidad para hacer frente a sus deudas. La deuda española sigue siendo menor a la media de la Unión Europea, y el Gobierno de España está plenamente comprometido con el cumplimiento de los objetivos de déficit acordados con la Unión Europea. Nunca, señor Swoboda, ha dicho el señor Rajoy que no pueda cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea. Ha dicho todo lo contrario que está dispuesto a cumplir todos y cada uno de esos objetivos y lo reitera todos los días. El Gobierno de España, en los pocos meses que lleva funcionando, ha adoptado y seguirá adoptando medidas muy ambiciosas para garantizar la consolidación fiscal y sentar las bases para una mejora en la competitividad, la creación de empleo y el crecimiento.

Otras medidas que hemos adoptado Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, que a nuestro juicio garantizarán este año que se cumpla con el objetivo de déficit la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria